Za kľúčové považujem tri oblasti obsiahnuté v správe. Je dôležité, aby Únia ochraňovala nielen práva svojich občanov a občianok, respektíve ľudí na jej území, ale musí sa stať aj celosvetovým lídrom v tejto oblasti. Z tohto hľadiska môže kľúčovú úlohu zohrať novovytvorená Európska služba pre vonkajšiu činnosť. Chcela by som preto vyzvať Komisiu, aby štruktúra, zdroje a aktivity diplomatickej služby boli formované tak, aby európska diplomacia mohla aj v zahraničí efektívne presadzovať základné práva. Po druhé, demokracia a ľudské práva majú po Lisabone svoje nové vyjadrenie prostredníctvom nástroja európskej občianskej iniciatívy. Iniciatíva zvyšuje úlohu občanov a občianok Európskej únie a jej prostredníctvom majú možnosť iniciovať prijatie európskej legislatívy. A po tretie, chcela by som vyjadriť spokojnosť s tým, že správa vyzýva inštitúcie a členské štáty Únie, aby znásobili svoje snahy o zvyšovanie povedomia o základných právach. Na záver mi dovoľte, aby som sa poďakovala pani spravodajkyni, že bola ústretová voči našim pripomienkam a že správa obsahuje aj nami požadovanú explicitnú zmienku o boji proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu v časti, ktorá hovorí o aktivitách potrebných na ochranu základných práv.